Hvala, podpredsednik. Rad bi samo ponovil vprašanje, ki sem ga zastavil državni sekretarki včeraj, preden se je iztekel čas oziroma ura, do katere smo imeli določeno razpravo v torek. In sicer: Koliko vinogradov je propadlo, odkar je gospa Tanja Strniša državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo? Ali je to dva tisoč ali je to tri tisoč ali je to štiri tisoč, zanima me številka, koliko vinogradov je propadlo, odkar ste vi državna sekretarka. Ob tem, ko nekateri govorite, da so kazni ustrezne. Glejte, tudi z enajst tisoč dvesto petdeset evrov se lahko kaznuje manjši pridelovalec. Enajst tisoč dvesto petdeset evrov! To je to je približno devet tisoč ali pa, recimo, osem tisoč litrov vina. Zdaj mi pa povejte, kateri manjši pridelovalec od teh, katerim je naš zakon namenjen, s tistim, ki je tam do tisoč petsto, dva tisoč trt, kdo iz dva tisoč trt pridela osem, devet tisoč litrov vina, lahko je pa po tem zakonu kaznovan tudi s takšno kaznijo. In druga zadeva, ko ste govorili, da ta zakon pomeni, da bodo gostinci lahko prodajali slabo kvaliteto vina. Naj mi nekdo pove gostinca, ki bi, po vaše, slabo kvaliteto vina, ki bi prodajal vino recimo, ki vsebuje, bekser ali cik; zdaj tak gostinec je sam dosti neumen, če prodaja takšno vino, ker mu bo padel promet. In ta zakon ne ogroža nikogar od velikih, priznanih in že uveljavljenih vinarjev. Včeraj seveda, ko je kolega Šušmelj omenil vinorodni okoliš Goriška brda, zagotovo vrhunska lokacija, vrhunski vinarji - ne Kristančiču ne Simčiču ne Kabaj Morelu, nikomur ta zakon nič ne jemlje. Nikomur. Ker nekdo, ki ima tisoč petsto trt, enostavno ne more konkurirati nekomu, ki jih ima trideset, štirideset, petdeset ali več tisoč. In tudi kvaliteta vina se zaradi tega ne bo znižala. Ker vino, ki ni kvalitetno, vino, ki vsebuje napake, gostinci ne prodajajo. Če ga pa že, če ga pa že, pa vemo, kaj to pomeni za promet. In nikomur ni v interesu, da bi odkupoval slabo vino od vinogradnikov, kaj šele da bi ga takšnega naprej prodajal. Še enkrat pa moje glavno vprašanje, gospa državna sekretarka, glede na vaše izjave včeraj, kako pripravljate rešitve, poleg tega, da me zanima, koliko vinogradov je propadlo, odkar ste vi državna sekretarka, me zanima, katere te rešitve so in kdaj bodo prišle.